Per questo servono un vero piano d'azione integrato europeo e investimenti dedicati in tutti i programmi Erasmus, Fondo sociale, Europa creativa, ma anche Horizon 2020 per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Però c'è una contraddizione il budget dedicato per il 2016 nel programma COSME al turismo è oltre che dimezzato. Sta però cambiando la domanda globale e va quindi diversificata l'offerta, rendendola sostenibile, più coerente con il patrimonio diffuso europeo non il mordi e fuggi, ma il turismo esperienziale, lento, destagionalizzato, anche sportivo, anche religioso, che valorizza i piccoli centri e spesso cammina lungo gli itinerari culturali europei.